frú forseti háttvirtur þingmaður illugi gunnarsson gerir því skóna að frjálshyggja eða ekki frjálshyggja sjáist á minni eða meiri ríkisútgjöldum hvað mig varðar birtist frjálshyggjan á íslandi í gróðærinu ekki síst þannig að engu var skeytt um reglusetningu og eftirliti hins opinbera með fjármálamörkuðum var markvisst haldið í lágmarki einnig auglýsti háttvirtur þingmaður eftir sterkari seðlabanka og vil ég benda honum á evrópska seðlabankann